hæstvirtur forseti ég legg hér fram fyrirspurn til samgönguráðherra um múlagöng og ég legg þessa fyrirspurn fram með háttvirtum þingmanni birni val gíslasyni sem sat hér sem varaþingmaður um þriggja vikna tíma varamaður steingríms j sigfússonar fyrirspurnin hljóðar svo eru áform uppi hjá ráðuneytinu um tvöföldun múlaganga ástæðan fyrir þesari fyrirspurn er einfaldlega sú að múlagöng eru í dag umtalsverð hindrun fyrir fólk sem ferðast um vestanverðan eyjafjörð sem sé út eyjafjörðinn og keyrir um göngin á milli dalvíkur og ólafsfjarðar hinn almenna ferðamann fyrir það hvað göngin eru lek og það er á þeim kröpp beygja og blindbeygja ólafsfjarðarmegin forskálinn er með tvöfaldri akrein sem kreppir síðan strax inn í einfalda akrein í gegnum göngin og fyrir almennan ferðamann eru þetta óþægilegar aðstæður og töluverð hindrun hindrunin er eftir sem áður mest fyrir þá vöruflutninga sem nú fara um göngin þau eru þröng og eru í dag hindrun það sem fólki liggur á hjarta sem býr á þessu svæði og ferðast mest um þessi göng er að nú sér fram á verklok héðinsfjarðarganga sem eru og verða mjög mikil samgöngubót á þessu svæði til þess að þau komi að fullum notum og að göngin þjóni sínu hlutverki það er að efla byggð á þessu svæði sem atvinnusvæði sem búsetusvæði sem möguleika á að samtengja og samþætta bæði

hvort það séu uppi áform hjá ráðuneytinu um tvöföldun múlaganga eða hvort það séu einhverjar hugmyndir um lagfæringu á þeim ókostum eða þeim hindrunum sem þegar eru eins og leka og aðkomu að göngunum eins og þau eru í dag